Es desesperante que llevemos meses tratando de que el acuerdo sea posible, pero lo cierto es que todavía es posible. Y a mí me parece muy difícil colocarme en el lugar de la oposición democrática venezolana, que, sin embargo, está sentada en una mesa intentando un acuerdo. Hasta que la oposición venezolana no se levante de la mesa no veo por qué nosotros tendríamos que adelantarnos.

No hay otro camino más que el acuerdo democrático. Y como resulta que se están produciendo todavía esas conversaciones —exasperantes, sí, pero ahí están sentados―, respetemos a la oposición democrática venezolana, veamos si se llega a un acuerdo o no —¡ojalá que sí!—, analicemos el acuerdo y entonces decidamos qué es lo que tenemos que hacer. No creo que debamos anticiparnos nosotros al fracaso de un acuerdo que a lo mejor no se produce.